S'il n'y avait pas eu l'intervention coordonnée de deux autres puissances extérieures, la finalité de fragiliser ce pays pour mettre en place l'islamisme radical aurait été obtenue par certains fous qui, effectivement,

Je demande donc à ce que mes collègues se rendent compte que derrière les événements, il y a aussi des manipulations et l'utilisation de l'islam à des fins politiques.